Madame la Présidente, Monsieur le Haut représentant, permettez moi tout d'abord de remercier très sincèrement l'ensemble des rapporteurs fictifs qui, quels que soient leurs groupes politiques et nos différences parfois fortes, ont tous cherché à apporter des contributions substantielles à ce rapport annuel. Cela a donné lieu à des échanges assez passionnés mais je prends cela comme une marque d'intérêt pour un sujet qui n'en a pas toujours suscité autant dans cet hémicycle. Une place existe selon moi pour un constat réaliste de la situation en matière de défense et pour des propositions pragmatiques d'amélioration. C'est en tout cas dans cet esprit que j'ai élaboré ce rapport, qui a été quand même beaucoup amendé. Le réalisme du constat c'est d'insister sur la dégradation profonde de notre environnement sécuritaire.

je ne reviendrai pas en détails sur les conflits en Syrie, en Libye, ou en Ukraine, sur les attaques djihadistes en Europe même, dans la Corne de l'Afrique, au Sahel et sur le Moyen Orient en ébullition. Les crises sont simultanées, de plus en plus connectées entre elles et toutes renvoient malheureusement l'image désolante d'une Europe relativement impuissante à les endiguer. La volatilité extrême de la situation à nos portes devrait bouleverser nos certitudes et notre confort, car même nos alliances et nos partenariats sont moins fiables. Les exemples récents au Moyen Orient l'illustrent dramatiquement. Beaucoup espèrent que cette confusion n'est qu'un mauvais moment à passer, qu'une regrettable parenthèse. Peut être, mais peut être pas, et à vrai dire, je serais même tenté de dire, sans doute pas. Il me semble aujourd'hui irresponsable lorsqu'on est Européen de penser que notre sécurité continuera d'être assurée éternellement par d'autres, sans un effort substantiel pour assumer nos propres responsabilités. Le réalisme du constat étant donc aussi celui d'un relatif échec européen à peser sur les événements, nous devrions nous retrouver autour de recommandations pragmatiques pour que les Européens puissent enfin agir et pas seulement s'indigner, condamner, déplorer et commenter. Le pragmatisme, c'est d'être ambitieux sans entretenir de vaines chimères. Les États membres sont et resteront les acteurs essentiels en matière de défense. Mais le pragmatisme, c'est aussi de reconnaître qu'aucun d'entre eux, même le plus actif et le plus ambitieux et c'est un Français qui vous le dit ne peut faire face seul à l'ampleur de la tâche et vous avez encore illustré cela hier à Pau, Monsieur le Haut représentant, à propos du Sahel.

La vraie question de ce débat est finalement relativement simple à poser sommes nous, nous Européens, satisfaits de n'être que des spectateurs, des supplétifs, voire même des mendiants de la sécurité internationale face à des puissances globales et régionales sans complexes ou voulons nous enfin être acteurs et nous en donner les moyens. Je sais combien le concept d'autonomie stratégique suscite le débat. Je souhaite juste souligner deux points non exhaustifs sur ce concept. D'abord, il s'agit évidemment d'une ambition à construire et non d'une réalité absolue aujourd'hui. Ensuite, être autonomes ne signifie pas mettre un terme aux alliances ou aux partenariats, bien au contraire, mais être en mesure d'apprécier par soi même les situations de crise et de pouvoir, le cas échéant, y répondre seuls en apportant une réponse conforme à nos intérêts et à nos priorités. Constater que des priorités de sécurité pour nous, Européens, ne sont parfois pas exactement les mêmes que celles de nos alliés extra européens, ce n'est pas une maladie honteuse, ce n'est pas une rupture, il faut être capables de l'assumer. En ce début de mandat, il est beaucoup question dans l'hémicycle d'urgence climatique, d'urgence environnementale et d'urgence sociale, il me semble qu'il est urgent aussi de considérer notre posture stratégique et d'y travailler de façon crédible.